Numai într un an, în opt state membre și în cinci domenii, costurile directe ale corupției în achizițiile publice, fără a include aici și sumele date ca mită, au fost de circa două miliarde de euro. Câte școli, spitale sau drumuri făceam cu acești bani? De asemenea, corupția omoară regulile și creează o altă realitate, o realitate ilegală și strâmbă, fiindcă dacă primarul, ministrul, ofițerul vamal, orice alt funcționar ia bani, va emite o decizie strâmbă și, ca atare, va crea o altă realitate.

Raportul CRIM pe care îl dezbatem astăzi este numai începutul în lupta cu criminalitatea gravă. Sigur că vrem să câștigăm această luptă. Am făcut în raport o listă de recomandări și ele trebuie aplicate atât la nivel european, cât și la nivel național, de către fiecare stat membru. Ca raportor al Parlamentului pentru Directiva privind confiscarea produselor provenind din infracțiuni, insist că este mult mai eficient să luăm banii proveniți din activități penale și să oprim acești bani murdari să circule liber, decât să trimitem la închisoare trei, patru, cinci persoane, dacă nu luăm banii care produc în continuare crima organizată. În final, aș vrea să știu când raportul anticorupție va fi adoptat de către Comisie și o spun foarte clar așteptăm un raport serios și cu un conținut extrem de consistent.